Je plně na místě umožnit kandidátovi do prezidentských voleb účastnit se nejen těchto voleb, ale i předvolební kampaně.

Nepokládám však za vhodné, abychom při projednávání případu Mammadova v rámci naléhavého postupu přijímali usnesení vztahující se k tématům, která přímo s případem Mammadova nesouvisí. Otázky svobody sdělovacích prostředků, činnosti nevládních organizací, svobodných voleb, lidských práv, fungování kanceláře OECD a další jsou plným právem předmětem řádného jednání příslušných výborů a delegací. Na takových řádných jednáních jsme však bohužel opakovaně svědky nezájmu poslanců Evropského parlamentu.